Odmietavé stanovisko bolo vo Výbore pre poľnohospodárstvo schválené drvivou väčšinou. Výbor pre životné prostredie odmietol návrh Komisie dokonca jednomyseľne. Z toho je zrejmé, že sa Komisii nepodarilo presvedčiť a rozptýliť obavy občanov a malých poľnohospodárov z negatívnych dosahov tohto návrhu na agrosektor, predovšetkým na tých výrobcov, ktorí sa snažia dopestovať kvalitné a zdravé potraviny

Pripájam sa k týmto obavám, a preto som podporila zamietavé stanovisko Parlamentu.